Mais ce qu'attendent nos citoyens est simple la garantie de leur sécurité alimentaire et la transparence dans les prises de décision. La réponse est tout aussi simple la science. Nous avons entendu des experts, nous avons rencontré de nombreux professionnels sur le terrain et, plus que jamais, je suis convaincue que la science doit être la base incontestable de nos décisions. C'est ce que je défends depuis plus de trois ans dans cet hémicycle, et je me félicite que le rapport arrive aux mêmes conclusions.

Il faut restaurer la confiance vis à vis des agences nationales et européennes, mais aussi de nos institutions. Nous avons en Europe l'un des systèmes les plus exigeants et les plus protecteurs au monde, ne l'oublions pas. À mon sens, un haut niveau d'exigence en matière de sécurité est une condition nécessaire, mais pas suffisante.

Être exigeant, oui, mais tout en garantissant notre souveraineté alimentaire. Nous devons nous donner les moyens de nos ambitions.

N'opposons pas les agricultures et l'environnement toutes les agricultures ont leur place et répondent à des attentes différentes. Il faut surtout soutenir les agriculteurs face à la concurrence mondiale n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas, faute de quoi, nous nous tirerons une balle dans le pied, aussi bien en termes de santé que d'environnement et d'économie.

J'espère d'ailleurs que nous aurons une réponse rapide de la Commission, comme l'a souligné ma collègue Pilar Ayuso, à l'issue de ce vote que j'espère massif.